Herr Präsident, Frau Kommissarin, Kolleginnen und Kollegen!

Das führt bei vielen zu Kopfschütteln.

Deswegen kann ich die britischen Behörden nur bitten, in diesen Fällen vorsichtig und sensibel vorzugehen und diesen Eindruck gar nicht erst entstehen zu lassen. Erstens deswegen Umgang mit der Person ist zu diskutieren, und als Zweites Möglicher Druck auf Medien ist schlicht inakzeptabel. Aber und das füge ich auch im Namen der EVP Fraktion hinzu jeder Staat hat das Recht, Regeln zu definieren, z.

die Regel, bestimmte Dokumente als sensible, geheime Dokumente einzustufen, sie zu klassifizieren. Und wenn der Vorwurf im Raum steht, dass bestimmte Personen solche klassifizierten Dokumente außer Landes bringen wollen, sie anders verwenden wollen, dann ist das ein Rechtsbruch. Dann widerspricht das dem nationalen Recht, das dort, in Großbritannien, im dortigen Parlament von Parlamentariern definiert worden ist.

Die Rechtslage ist im britischen Parlament rechtsstaatlich geschaffen worden und deswegen steht es auch den Behörden zu, das zu kontrollieren. Wenn man jetzt beide Seiten zusammenführt, kommt man zu dem, was die Kommissarin ausgeführt hat, nämlich zur Verhältnismäßigkeit. Ist das, was dort geschehen ist, verhältnismäßig? Das liegt jetzt in der Hand der britischen Justiz, die unabhängig über diesen Fall zu urteilen hat. Ich möchte aber nochmals zum Ausdruck bringen, Druck auf Journalisten ist schlicht und einfach inakzeptabel!